virðulegi forseti góðir íslendingar hæstvirtur forsætisráðherra sagði í ræðu sinni áðan að sjaldan hefði íslenska þjóðin staðið frammi fyrir jafnmiklum vanda og nú

hæstvirtur forsætisráðherra sagði einnig enginn sá þennan vanda fyrir og það var ekki rétt ég hef varað við þessu frá því að ég kom á þing síðastliðið sumar það er sumarið tvö þúsund og sjö

síðast í mars síðastliðinn ræddum við um efnahagsmál og þá var látið svo sem ekkert væri að það var talið að þau varnaðarorð sem við ræddum um og höfðum uppi væru svartagallsraus og ætti að hafa að engu það þýðir ekki að tala núna um það að stjórnarandstaðan hafi ekki verið ábyrg hún var ábyrg vegna þess að hún varaði við hún vakti athygli á þeim vanda sem við var að etja því miður var það ríkisstjórnin sem skellti skollaeyrum við því sem við bentum á háttvirtur þingmaður guðni ágústsson sagði í ræðu sinni áðan að í stefnuræðu forsætisráðherra væri ekki að finna neina stefnu það var að meginhluta til rétt hjá formanni framsóknarflokksins en ekki algerlega rétt þegar grannt er skoðað má finna eftirfarandi stefnumörkun ríkisstjórnarinnar í stefnuræðunni í fyrsta lagi að láta einskis ófreistað að ná jafnvægi á ný

jafnframt að það skuli forðast atvinnuleysi það er heldur ekki gerð grein fyrir því hvernig eða með hvaða hætti eða hvernig eigi að ná fram þeirri stefnumörkun í þriðja lagi að hvika hvergi frá markaðri fiskveiðistefnu þetta voru þau stefnuáhersluatriði sem ég gat fundið í stefnuræðu hæstvirts forsætisráðherra og önnur ekki og þar er stefnan því miður ekki mörkuð annað en sem almennar viljayfirlýsingar um það að æskilegt sé að þjóðfélagið þróist með ákveðnum hætti en ekki gerð grein fyrir því með hvaða hætti á að gera það en það er það sem skiptir máli fyrir ábyrga forustu í stjórnmálum að gera þjóðinni grein fyrir því hvað á að gera hvernig á að fara að hlutunum

að það verði farið mjög rangt að þegar ríkisstjórnin ásamt seðlabankanum í bakherbergjum ákvað að kaupa glitni með þeim hætti sem gert var af hverju

hvort ætti að fara aðra leið þingið hefur ekki fengið neinar upplýsingar um það það er vegna þess að þingræðið á íslandi er ekki virt og það er ef til vill ástæðan fyrir því að öryggisleysi almennings er með þeim hætti sem nú er um að ræða í bandaríkjunum er verið að tala um það og þar liggur fyrir frumvarp fyrir báðum deildum bandaríkjaþings um aðstoð við fjármálakerfið í landinu þar fer fram eðlileg lýðræðisleg umræða fyrir opnum tjöldum þar sem vandinn er reifaður þjóðin veit hvað um er að ræða þjóðin gerir sér grein fyrir því hver vandinn er þingið gerir sér grein fyrir því hver vandinn er hér fara menn á helgarfundi bak við byrgða glugga í seðlabankanum og koma síðan á miðnætti á sunnudegi og gera grein fyrir því í fámennum hópi að það hafi verið tekin ákveðin ákvörðun en þjóðin fær ekki að gera sér neina grein fyrir því hvaða ástæður liggja fyrir þessu að þannig skuli vera staðið að málum ég tel að svona vinnulag hafi stuðlað að því öryggisleysi sem nú ríkir í þjóðfélaginu og það er ríkisstjórnin sem ber alla ábyrgð á því að þannig skuli staðið að málum en það er ekki bara það að þetta valdi öryggisleysi þetta er líka alvarleg atlaga að þingræðinu í landinu það er verið að tilkynna okkur um að það eigi að verja áttatíu og fjórum milljörðum sem eftir gengisfellinguna eru orðnir níutíu og þrír milljarðar af ríkisins fé en hverjir eru það sem hafa fjárveitingavaldið það er alþingi íslendinga það er ekki talað við alþingi fyrirfram hvenær á að tala við alþingi hvenær á að bera þessa gjörð undir alþingi íslendinga hvenær á fjárveitingavaldið að koma að þessu máli eftir á ekki fyrirfram engar hugmyndir ekki neitt það ber að átelja þessa hluti í annan stað vil ég átelja það þegar hæstvirtur forsætisráðherra talar um að halda óbreyttu kvótakerfi þrátt fyrir að mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna hafi talað um og ákveðið og sent frá sér álit um það að um væri að ræða mannréttindabrot það er ósæmilegt að þannig skuli vera ég hef talið allt frá árinu tvö þúsund og eitt að við fylgdum glórulausri peningamálastefnu með því að hafa krónuna á floti og í minnsta myntkerfi heims milton friedman sem aðeins hefur komið til umræðu hjá steingrími j sigfússyni minnir mig talaði um að það væri eðlilegt að hafa peningakerfið með þeim hætti þar sem um stóra gjaldmiðla væri að ræða en ekki örmyntir eins og íslensku krónuna þeir sem að þessu stóðu bera alla ábyrgð á því að svo skuli vera komið sem nú er ég varaði við þessu og ég bendi á að vegna þessarar peningamálastefnu eða jafnvel eigum við að kalla skorts á peningamálastefnu þá búum við nú við séríslenskan vanda sem er ekki hluti af þeim heimsvanda sem um er að ræða og okkar séríslenski vandi er óðaverðbólga hrun gjaldmiðils ábyrgðarlaus peningamálastjórn skuldir heimilanna eru að vaxa við búum við ofurháa stýrivexti sem eru að sliga atvinnulíf og verðþykkingu sem er að eyðileggja fjárhag fjölskyldnanna það er þjófur hljóðlátur í húsum íslendinga í dag sem á hverjum degi tekur veruleg verðmæti frá þjóðinni það er verðbólgan það er verðtryggingin það er hinn íslenski vandi og hinn íslenski veruleiki sem unga fólkið stendur frammi fyrir í dag ég lýsi því yfir eins og háttvirtir þingmenn guðjón arnar kristjánsson gerði að við í frjálslynda flokknum erum tilbúnir til allra aðgerða sem geta þokað hlutum fram á við að sjálfsögðu það er ábyrg stjórnarandstaða á íslandi við gerum okkur grein fyrir alvarleika málsins

við eigum ægifagurt land þjóðin er dugleg og vel menntuð við vinnum okkur út úr þeim vanda sem við er að etja til þess þurfum við ríkisstjórn sem veit hvert á að stefna og hvað á að gera með góðri stjórn er auðvelt fyrir dugmikla þjóð eins og íslendinga að ná tökum á málinu aftur erfiðir tímar vara ekki að eilífu íslenska þjóðin gerir það dugmikil þjóð vinnur sig út úr vandanum en það þarf vilja hugmyndir styrk og stefnufestu